Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Demonstranten auf dem Euro Maidan haben sich das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union und damit auch eine europäische Zukunftsperspektive sehr eindrucksvoll und aufopferungsvoll erkämpft. Sie haben das muss man ja deutlich sehen aus eigener Kraft ein autokratisches, ein korruptes Kleptokratensystem gestürzt, und sie haben vor allen Dingen Schlimmstes verhindert. Wie wir wissen, war ja eine brutale und kaltblütige Niederschlagung dieses Volksaufstands geplant.

Allerdings war die Rücknahme des Sprachgesetzes ein Fehler, denn Präsident Putin sucht ja krampfhaft nach Anlässen, um in der Ukraine einzugreifen.

Und wenn er sagt Wir sind ein Volk, dann klingt das nicht wie der uns vertraute Ruf nach Wiedervereinigung, sondern eher wie ein neoimperialer Gebietsanspruch.